frú forseti ég

alþingis sem er ítarlegt plagg eins og þið sjáið og henni fylgja ítarleg fylgiskjöl sem rakin eru í skýrslunni eins og kemur fram á efnisyfirliti á blaðsíðu eins í skýrslunni er hún mjög ítarleg hundrað níutíu og ein blaðsíða og þar er gerð grein fyrir efnistökum okkar sem ég vík að síðar í máli mínu eins og kunnugt er varð íslenskt þjóðarbú og íslenskur efnahagur fyrir gríðarlegu áfalli sjötta október tvö þúsund og átta þegar stærstu bankarnir féllu þrír einkabankar og ríkið yfirtók rekstur þess í kjölfar þess samþykkti alþingi að koma á fót sérstakri rannsóknarnefnd skipuðu páll hreinsson hæstaréttarlögmaður tryggvi gunnarsson umboðsmaður alþingis og sigríður benediktsdóttir hagfræðingur í inngangi að skýrslu okkar er gerð grein fyrir verkefnum siðfræðistofnunar háskóla íslands og kristín ástgeirsdóttir framkvæmdastýra jafnréttisráðs og skilaði hópurinn skýrslu sinni með viðauka þann tólfta apríl síðastliðinn og það varð töf á vinnu nefndarinnar um tvo mánuði reyndar eitthvað lengur en það þýddi að ráðrúm þingmannanefndarinnar varð tveimur mánuðum styttra og vinnan frá því að við hófum störf hefur verið mikið kapphlaup við tímann okkur hefur tekist þetta það var ekki ljóst fyrr en eiginlega á föstudagskvöldið að þetta næðist eða seinni part föstudags og ég kann meðnefndarmönnum mínum eins kærar þakkir fyrir einbeitta og málefnalega vinnu sem ég vík að síðar ég mun eflaust þakka mun oftar í ræðu minni ég verð að segja það að þessir sérfræðingar sem unnu skýrslu rannsóknarnefndar alþingis eru allt yfirburðamenn á sínu sviði þetta eru færustu sérfræðingar sem við höfum á að skipa þess vegna hef ég tekið mikið mark á niðurstöðum hennar og allri umfjöllun í heild sinni

skili af sér faglegum vönduðum vinnubragða eins og þau temja sér í öllu sínu starfi hvar sem það er á vettvangi þjóðlífsins í kjölfar þessarar skýrslu tólfta apríl tólfta apríl var á grundvelli laga skipuð sérstök þingmannanefnd skipuð þingmönnum úr öllum þingflokkum og hana skipa auk mín unnur brá konráðsdóttir sem var varaformaður birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir lilja rafney magnúsdóttir magnús orri schram oddný g harðardóttir ragnheiður ríkharðsdóttir og sigurður ingi jóhannsson á síðustu tveimur vikum starfaði margrét tryggvadóttir með nefndinni í forföllum birgittu jónsdóttur og lögðu svo aðrir nefndarmenn ríkulega framlag til verksins sem við erum þakklát fyrir en þessir nefndu þingmenn eru meðflutningsmenn á þessari tillögu sem vel að merkja og er ákaflega lofsvert og merkilegt í þingsögunni að það skuli hafa myndast einhugur um það það var auðvitað ekkert alltaf auðvelt en við unnum þessa skýrslu í anda þeirrar gagnrýni það er við tókum til okkar gagnrýna sem kom fram í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um stjórnmálamenningu á íslandi umræðuhefð við unnum þetta málefnalega auðvitað vorum við ekki alltaf sammála en málefnalega var vinnan og við komumst að niðurstöðu með heiðarlegri beinskeyttri málefnalegri umræðu og hvert einasta orð í þessum texta sérstaklega í niðurstöðuköflunum er rætt og meitlað og hugsun mikil bak við það verkefnum þingmannanefndarinnar er lýst í blöðunum og það er gerð grein fyrir því á blaðsíðu annars við höfum þessi tvenns konar hlutverk það er annars vegar að skila alþingi þessari skýrslu sem hér liggur fyrir að mæla fyrir um hugsanlegar úrbætur á lögum á grundvelli þess og enn fremur áttum við að taka afstöðu til ráðherraábyrgðar sem við ræðum sérstaklega og ég var að vona að kæmi ekki og smitaði ekki þessa gagnmerku vinnu í umræðum þingmanna í dag að við höldum okkur og einbeitum okkur að umræðum um þessa skýrslu og geymum okkar ráðherraábyrgðina þar til vil fjöllum um þingsályktunina það var samdóma álit okkar nefndarmanna að slík umræða mætti ekki trufla þá framtíðarsýn sem liggur í þessu plaggi sem við ætlum að einbeita okkur að í dag ég legg sérstaka áherslu á þetta og ég hygg ég sé að færa fram skilaboð frá þingmannanefndinni allri um það ég hef sagt að aðalatriðið í vinnu þingmannanefndarinnar var þessi skýrsla þessi efnistök hitt málið var ég get svo sem sagt aukaafurð ég hef verið gagnrýndur fyrir það en við fengum þann kaleik og það hefur reynst okkur öllum erfitt að vinna það verk sem snýr að ráðherraábyrgðinni og alþingi það hefur ekki verið auðvelt fyrir engan okkar og síst þá sem standa frammi fyrir því að þurfa að taka afstöðu til flokkssystkina sinna eða flokksfélaga hverjum þau hafa starfað með árum eða áratugum saman og ég geri mér fulla grein fyrir þeim erfiðleikum fulla grein fyrir því og ég vænti þess að þingmenn geri sér fulla grein fyrir því hver sem niðurstaðan svo verður er hún unnin í þessum sama anda þó að skilið hafi leiðir um niðurstöður þá gerðum við þetta af hreinni og fullri samviskusemi og einurð í skýrslunni er sagt frá vinnu þingmannanefndarinnar við höfum fundað alla daga öll kvöld og það eru ekki bara fundirnir sem hafa átt sér stað heldur hefur verið ótrúleg heimavinna á öllum nefndarmönnum því það er ekki nóg að funda það þarf að undirbúa fundi það þarf að lesa það þarf að skipuleggja næsta dag og mér fannst alveg undravert og sýna óskaplegan styrk þingsins og sýna glöggt hvað við getum hérna inni hvernig okkur tókst á þessum tæpum þrem vikum að klára skýrsluna í því horfi sem hún er ég hefði kosið að hafa einhverja daga í viðbót ég neita því ekki það verða eflaust einhverjar villur sem koma upp strax klukkan þrjú eftir að síðasta hönd hafði verið lögð á skýrsluna rak ég augun í villu sem ég mun gera grein fyrir en menn verða að virða það til betri vegar þó einhvers staðar gæti ónákvæmni eða einhvers staðar séu skekkjur það verður bara að vera þannig ég hef sagt um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis að hún hefði ef til vill getað orðið fimm hundruð blaðsíður styttri ef tóm hefði gefist til að samhæfa niðurstöður í bindum vegna þess að niðurstöður rannsóknarnefndarinnar bergmála eða endurspeglast nánast í öllum bindum skýrslunnar ég kem betur að því síðar

fyrir okkur það er jónatan þórmundssyni ragnhildi helgadóttur og sigríði kristjánsdóttur fleiri komu að en ég nefni þá ekki en öllum sem nefnd eru þarna þakka ég sérstaklega við veltum við hverjum einasta steini við svöruðum öllum álitum við fórum tvisvar þrisvar yfir verstu álitamálin ég get ekki heldur hætt þakkarræðu minni með því að lýsa aftur yfir því að alþingi hefur styrk og getu til að vinna í anda þess sem við ættum að tileinka okkur og kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar sérstaklega vinnuhóps um siðferði þessi umgjörð sem við höfum á þingi er eiginlega ótrúleg og það sýnir að okkur tókst að vinna þessa skýrslu hversu duggott starfslið þingsins er ritarar á nefndasviði og allt starfslið og okkur hefur verið veitt skínandi umgerð um alla þessa hluti alþingi er í sjálfu sér þó við sitjum oft undir gagnrýni og mikilli gagnrýni oft ósanngjarnri gagnrýni að mínu mati sérstaklega um störf í nefndum og annað svipurinn sem fólkið í landinu fær af þinginu er ekki allsendis réttur hér koma sjónvarpsmenn upp í byrjun funda þar sem er svolítill ég segi ekki sandkassaleikur en mjög áríðandi umræða en þar birtist oft sýn almennings á þingi það er minni eftirfylgni og athygli sem beinist að umfjöllun um einstök lagafrumvörp og ég tala ekki um umfjöllun þingmanna í nefndum sem yfir höfuð er til fyrirmyndar en við þurfum að endurvekja traust alþingis og ég kem betur að síðar

og bréfum sem við höfum móttekið það féll niður og féll reyndar niður í athugasemdatexta bréf sem nefndin sendi forseta íslands svarbréf frá honum og viðbrögð siðanefndar eða vinnuhóps um siðferði við gagnrýni forseta íslands og ég kem að því síðar þetta er inngangskafli síðan fjöllum við um meginniðurstöðu nefndarinnar flokkaðar eftir málefnasviðum tillögur um rannsóknir og síðan fylgir þingsályktun og í fjórða kaflanum er útdráttur við byrjuðum á að vinna þennan útdrátt við hvert einasta bindi tókum þar saman niðurstöður við greinum frá niðurstöðum og ályktunum rannsóknarnefndar alþingis tókum okkar afstöðu til þeirra undir hverjum kafla þegar það var búið tókum við þessar efnisniðurstöður okkar í einn kafla saman og síðan röðuðum við þeim undir málaflokka sem birtust í skýrslunni það var mikil vinna en hún var afar þarft verk því þarna á einum stað er hægt að finna allar meginniðurstöður unnar upp úr köflunum eg nefni það til að mynda með kaflann um fjármálafyrirtæki að þegar búið var að taka saman niðurstöðupunkta úr öllum bindum sátum við uppi með hartnær fjörutíu niðurstöðupunkta margir

þetta var gríðarleg vinna fyrst urðum við að verða sammála um niðurstöðu við hvern útdrátt eða hvert bindi og bíða þurftum við þegar við voru búin að ná niðurstöðum um meginniðurstöðuna og þetta gekk ótrúlega vel ég hafði það að leiðarljósi í allri þessari vinnu við þessa skýrslu og allri minni vinnu sem formaður að ná samstöðu og að ná vinnulagi sem siðanefnd bendir okkur á að vinna eftir

ég gat auðvitað farið aðra leið sem var auðveldari það var að sprengja þetta allt upp í einu það var líka hægt á köflum ég tók þá leið að halda málamiðlun og það tókst ég vík betur að því síðar þannig gerðum við þetta og skiptum þessu svo upp í málefnasvið í fyrsta lagi alþingi síðan fjármálafyrirtæki eftirlitsaðilar stjórnsýslu og svo í kafli um siðferði og samfélag þetta er nauðsynlegt og þarft verk og afar brýnt fyrir skoðun í framtíðinni er þessi samantekt mjög brýn nú ætla ég að fara yfir þessar meginniðurstöður en ítreka að þær eru dregnar saman úr niðurstöðum þingmannanfendrinnar úr hverjum kafla og skýrslunni þannig að skýrsla rannsóknarnefndarinnar og þær niðurstöður sem standa í útdráttum standa við segjum það og það er meginstefið í gegnum allar okkar niðurstöður í útdráttunum að við erum sammála þeim og við leggjum til að þær verði í meginatriðum eins og við orðum það í meginatriðum lagðar til grundvallar við úrbætur í löggjöf þannig að stóra niðurstaðan er þessi við föllumst á skýrslu rannsóknarnefndar í meginatriðum og þær eru í meginatriðum lagðar til grundvallar þarna erum við að leggja upp forsendur fyrir löggjafarvinnu en auðvitað greinir okkur á með mismunandi stjórnmálaskoðanir hvaða leiðir við förum en forsendur eru þarna það er svo pólitískt úrlausnarefni hvers flokks að velja leiðir til að fullnægja þessum forsendum sem við setjum upp finna niðurstöðu sem fullnægir þessum forsendum þannig er vinnan við áttum ekki sem nefnd tök á því að fara að semja löggjöf um fjármálafyrirtæki að þingskapalög eða annað slíkt það bara gekk ekki eftir þetta vildi ég taka fram tímans vegna verð ég auðvitað að stikla á stóru við höfum í nefndinni skipulag okkur nokkuð þannig að hver þingmaður í nefndinni mun gera fyrir einhverju ákveðnu málefnasviði sérstaklega

en þetta var skipulagt svona ég ætla að byrja á alþingi ég ætla aðeins að staldra við þann þátt það kemur þar fram að í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er sett fram gagnrýni á störf og starfshætti alþingis og mikilvægt að bregðast við meginniðurstaða okkar er sú að það verði að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu og auka fagmennsku við undirbúning löggjafar þetta er auðvitað gamalkunnugt stef en nú má það ekki hljóma sem stef engu nú verður þetta að fara að komast í framkvæmd það má segja að þetta sé sjálfstæðisyfirlýsing alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu það er kominn tími til

eins og hugmyndafræðingar þeirra þrískiptingar lögðu upp með á sínum tíma við viljum að alþingi taki starfshætti sína til endurskoðunar og við segjum það það eru kannski stór orð það verður hver að meta það ég var reyndar svolítið feiminn stóru orðunum eins og ég er oftast en við segjum að við viljum ekki að alþingi verkfæri í höndum framkvæmdarvaldsins og oddvitaræðis og á það legg ég þunga áherslu sá kafli sem ég kem að núna og

umræðu um þingsályktun á horfum við þá umræðu sem skýrsla rannsóknarnefndarinnar og sérstaklega vinnuhóp um siðferði leggur mikla áherslu á við segjum þarna þingmannanefndin telur fulla ástæðu til að taka alvarlega gagnrýni í umfjöllun vinnuhóps um siðferði um íslenska stjórnmálamenningu og leggur áherslu á að draga verði lærdóm af henni alþingi á að vera vettvangur umræðu sem tekur mið af almannahagsmunum góð stjórnmálaumræða næst fram með því að láta andstæð sjónarmið mætast þar sem byggt er á staðreyndum og málin eru krufin til mergjar íslensk stjórnmál hafa ekki náð að þroskast nægilega í samræmi við það stjórnmálaumræður á alþingi hafa einkennst um of af kappræðum og átökum og því þarf að efla góðan rökræðustíl á alþingi alþingismönnum ber að sýna hugrekki heiðarleika og festu í störfum sínum brýnt er að alþingi og alþingismenn endurheimti traust þjóðarinnar með orðum sínum og athöfnum þegar ég las skýrslu

sjö og ég hafði margsinnis upplifað bæði í stjórn og stjórnarandstöðu ég er ekki að tala til einstakra þingmanna núna heldur er ég að tala til þingheims alls þar með til minna flokksmanna og allra að hver og einn hér í salnum íhugi þessa gagnrýni sem við fáum og fari eftir henni kannski er það í dag sem við förum í prófið kannski er prófraunin okkar í dag og á morgun hvort okkur takist að færa okkur inn á þessa stjórnmálamenningu þessa umræðusiði ég er ekki að víkjast undan kraftmikilli gagnrýni því fer fjarri en við skulum forðast það að fara ofan í skotgrafir við skulum ræða þetta plagg hérna og svo þingsályktunina sem kemur til umræðu síðar málefnalega af festu af hugrekki og heiðarleika einlægni þetta er prófraunin á það hvort við viljum taka upp nýja siði eða ekki fyrir mér er það prófraun ég ætla ekki að fara nánar í þessar úrbætur sem við leggjum til varðandi alþingi þetta stendur anda skýrt og skorinort og ekkert verið að skafa af hlutunum þarna en vil þó segja að ég legg áherslu á að þingið má ekki vera verkfæri í höndum framkvæmdarvaldsins dæmin um það eru mýmörg það hefur ný stjórnarandstaða upplifað átt og stjórnarþingmenn frá því að ný ríkisstjórn tók við völdum og það upplifði ég margsinnis sem varamaður á þingi og sem fastur maður á þingi frá tvö þúsund og sjö í stjórnarandstöðu margsinnis meira að segja í tilvikum sem voru svo alvarleg að ég hélt að það álit ekki gengið eftir hérna og ég ætla ekki að nefna það það eru líka ákveðin táknræn atriði sem varða samskipti þingsins við ráðherra sem eru umhugsunarefni ávörp til þeirra aukinn réttur þeirra til að grípa inn í umræður ræðutími þeirra við köllum ráðherrana hæstvirta en okkur háttvirta þetta

huga að það hefur líka gerst í störfum nefndarinnar og ég verð að víkja að því að framkvæmdarvaldið hefur truflað störf nefndanna það gerðist á vorþingi í fyrsta skipti að þá má eiginlega segja það að nefndarstarf nefndarinnar hafi meira og minna ég segi ekki riðlast en við áttum í miklum erfiðleikum vegna þess að nefndarmenn þurftu að sinna öðrum skyldustörfum vegna mikils málafjölda sem koma fram það gerðist síðan líka núna á haustþinginu þar sem komu fram loforð og vilyrði um að við ætlum sviðið þingmannanefndin á haustþingi það var samdóma niðurstaða forsætisnefndar og forustumanna stjórnmálaflokkanna það gerðist ekki við áttum ekki sviðið eins og ég hélt að mundi verða og það varð til þess að í tvígang í síðustu viku kallaði ég forseta þingsins á fund nefndarinnar og gerði grein fyrir gagnrýni minni á það það er það sem gerðist var það að það var haldinn fjöldi nefndarfunda bæði á þriðjudag og miðvikudag sérstaklega á miðvikudag um málefni sem voru í ágreiningi inni á þinginu

þarna birtist mér í verki þessi ágalli eða þessi skortur á sjálfstæði þingsins hvernig framkvæmdarvaldið getur tekið fram í fyrir

það hafi á síðustu stundu eftir að nefnd hafði skilað af sér áliti um skipulagslög kom fram breyting frá ráðuneytinu á síðasta snúning þá þurfi nefndarfund um það þá þurfti að taka sviðið af þingmannanefndinni

þessa sjálfstæðisyfirlýsingu þingsins að í fjármálafyrirtækjum er alveg ljóst að það kemur fram verulega hröð gagnrýni á starfsemi fjármálafyrirtækja í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og við tökum undir hana í einu öllu og jafnvel ef eitthvað er bætum í hana við tökum það fram að stjórnendur og eigendur stærstu bankanna bera auðvitað mesta ábyrgð á hruninu það var líka niðurstaða rannsóknarnefndarinnar við tökum fram að samfélagið verði að geta treyst því að stjórnvöldum og eigendum fjármálafyrirtækja sé treystandi fyrir almannafé þá setja menn ekki óreynda menn í að stýra fjöreggi sparifjáreigenda og almennings í landinu óreynda menn sem enga reynslu hafa af bankaumhverfi það er óþekkt úti í hinum stóra heimi það er ótrúlega margt í skýrslunni sem bendir ekki bara til slæmra vinnubragða það sem ég kalla lagasniðgöngu vanvirðingu við lög og stórfelld brotalöm allt þetta gekk fram það var sagt ég sagði það einhvern tíma þegar var sagt að endurskoðendur hefðu brugðist og að það þurfi að laga lagaumhverfið ég er ekkert viss um það auðvitað þarf eitthvað að breyta þar en skyldur endurskoðenda eru alveg klárar það liggja fyrir dómar hæstaréttar frá því um og í kringum nítján hundruð níutíu sem ég þekki reyndar mætavel því að ég var sérstakur saksóknari í þessum málum þannig að einhverja þekkingu hafði ég þar sem var verið að dæma endurskoðendur fyrir hluti sem þeir svo aftur verða uppvísir um þannig að lagaheimildirnar og annað var fyrir hendi niðurstaðan er sú varðandi alvarleika þessa máls og það er alvarlegt að það er búið að vísa þeim til sérstaks saksóknara í stórum stíl bæði eigendum og stjórnarmönnum í stóru bönkunum og fleirum þetta er kannski hugarfar á framkvæmd þessi pólitíska lömunarveiki sem lýst er skortur á kjarki að nýta ekki eftirlits f m e til að mynda í eftirlitsaðilunum það er sama gagnrýnin það er sami áfellisdómurinn sem við tökum undir og vinnu endurskoðenda og skortur á því að meta og greina umfang vandans hver var í því enginn við gagnrýnum líka harðlega ákvarðanir seðlabanka íslands og lánveitingar seðlabankans á árinu tvö þúsund og átta sérstaklega finnst mér það sjálfum ámælisvert að eftir að viðvörunarljósin fóru að blikka svona skært þau voru ekki gul þau voru rauð frá ársbyrjun tvö þúsund og átta fram á haust að þá eftir það skyldi ríkið ég segi ríkið það er seðlabankinn lána þrjú hundruð milljarða gegn veðum sem ekki voru haldbær og þurfti ekki mikla sérþekkingu til að sjá það rétt sæmilega skoðun við tökum stjórnsýsluna fyrir líka og þar er aftur því miður áfellisdómur ítarlega rökstuddur heiðarlega framsettur vel að merkja þegar við erum að gagnrýna alþingi og eftirlitsstofnanir og stjórnsýslu beinist sú gagnrýni líka gagnvart okkur sem sátum í þessari þingmannanefnd að hluta til við erum þar líka i sjálfsgagnrýni við undanskiljum okkur ekki ábyrgð hún er þarna en stjórnsýslan það er þessi áfellisdómur skortir formfestu og verklag og þetta skiptir máli vegna smæðar samfélagsins og verk og ábyrgðarsvið voru

verra er það hvernig ábyrgðaráðherrakeðjan rofnaði það er hvernig ráðherrar gengu inn á verksvið annarra ráðherra ekki á gráu svæði heldur inn á verksviðið héldu frá upplýsingum og ef menn rýna í þetta þegar ábyrgðaráðherrakeðjan rofnar þá er vegið að undirstöðu þessa lýðræðislega skipulags sem þjóðin býr við það er líka vegið að sjálfstæði alþingis og möguleikum alþingis til að iðka eftirlitsskyldu sína ef ráðherra er haldið fyrir utan ákvarðanatöku hvernig getur hann sinnt skyldum sínum gagnvart alþingi við skoðuðum þetta í nefndinni og við höfðum af þessu miklar áhyggjur en það er bara svo að þetta sem ég tel vera brot er ekki heimfært undir sérstakar lagagreinar svo refsingu varði það er eitt af því sem við leggjum til að verði endurskoðað það er lögin um landsdóm og ráðherraábyrgð vel að merkja tel ég það vera í ágætislagi það þarf að laga ráðherraábyrgðarlögin og svo þarf að svara því umhugsunarefni hvort landsdómur eigi yfir höfuð að vera til við tökum ekki beinlínis afstöðu til þess við vísum því til annarra en inn í ráðherraábyrgðarlög þurfa að koma ákvæði sem leggja refsingu við því að rjúfa ráðherraábyrgðarkeðju að vega að undirstöðum lýðræðislegrar skipulagssóknar og það þarf líka að koma ákvæði um það inn í ráðherraábyrgð að mínu mati nú er ég ekki að tala fyrir hönd nefndarinnar það er sannleiksskyldan það er sannleiksskyldan ráðherra ráðherrar mega ekki komast upp með að segja þinginu ósatt og komast upp með það án annarra ráðherra en þá væntanlega pólitískra en oft er erfitt að framfylgja íslensku þjóðfélagi en ef sannleiksskyldan gagnvart þinginu er ekki virt er líka vegið að undirstöðu lýðræðislega kerfisins allt voru þetta umhugsunarefni fyrir mig síðan er kaflinn siðferði og samfélag merkilegur kafli og það er kannski við setjum ekki lög um siðferði en við tileinkum okkur siðferði og margt það sem gerðist á þessum tíma eða eiginlega allt

við vikumst undan þessum gildum eða horfðum fram hjá þeim í taumlausri neysluhyggju og óráðsíu við vorum einhvern veginn blind þetta þarf að taka við þurfum að taka upp siðferðiskennslu og gildakennslu í skólum það þarf að taka siðareglur upp hjá sem flestum starfsstéttum það þarf að samtvinna siðferðilega hugsun og gildi allt frá leikskólum og upp í háskóla allar fagstéttir þurfa að tileinka sér siðferðilega hugsun þetta er áhyggjuefni ég ætla svo að víkja að einu sem ég var mjög afvegaleiddur með í vinnu nefndarinnar það er að skýrslunni fylgir kynjafræðileg greining á skýrslu rannsóknarnefndar það er ekki það að ég ætlaði að búa til einhverja skýrslu sem viki til hliðar eða yrði aðalatriðið en skýrsla rannsóknarnefnd aðalatriði heldur þessi skýrsla aukaatriði það er alls ekki svo mér fannst vanta þetta sjónarhorn á skýrslu rannsóknarnefndar mér fannst það vanta og ég vona að þegar menn lesa þessa skýrslu lesi þeir hana með opnum hug fordómalaust og ég vona líka að blaðamenn geri henni skil og afvegaleiði ekki umræðuna og geri hana tortryggilega eins og alin tillaga var gerð á sínum tíma í fjárveitinganefnd heldur horfi opið á eg er kannski að segja það við fjölmiðla og okkur öll að við ættum kannski fremur að horfa á það jákvæða og halda því á lofti því það eru oft fleiri stuttir en hinir neikvæðu og það er svo einkennilegt að þegar svona skýrsla er unnin eru menn að reyna að tína út úr henni en við skulum horfa á það jákvæða þetta er stórmerkilegt plagg og þetta horfir til framtíðar og það er aðalatriðið í því sem við erum að ræða á grundvelli þessa og ég ætla líka að segja það að þessi skýrsla eins og ég hef sagt áður er öfugur vitnisburður um styrk alþingis afraksturinn af þessum meginniðurstöðum sem eiga síðan þræði inn í niðurstöður okkar í útdráttum og inn í meginniðurstöður og ályktanir rannsóknarnefndar eru að birtast í tillögu til þingsályktunar ég leyfi mér að vísa til formálans sem er að mínu mati merkilegur og þess sem þarna kemur fram við erum þar í formála að biðja um að starfshættir þingsins verði teknir til endurskoðunar við gagnrýnum íslenska stjórnmálamenningu alvarlega og hún sé áfellisdómur yfir stjórnvöldum og eigendur fjármálafyrirtækja og stofnanir hafi brugðist og svo þessi síðasti punktur að við öll ekki bara þingheimur heldur fagstéttir og aðrir úti í þjóðfélaginu horfi í eigin barm horfi á sig út frá þessari gagnrýni sem þarna kemur fram lögin eru síðan talin upp sem við viljum breyta þeim forsendum sem ég nefndi og það sem ég er hvað stoltastur af í þessari þingsályktun er að við leggjum til að kosin verði sérstök nefnd á vegum alþingis sem hafi eftirlit með úrbótum á löggjöf

þýðir á mannamáli að skýrslan á ekki að fara ofan í skúffu og rykfalla heldur á að fylgja henni eftir þetta er gríðarlega þýðingarmikið atriði og ég vænti þess að verði þessi tillaga samþykkt muni forsætisnefnd leggja fyrir þingið upphafi haustþings tillögu þar að lútandi um breytingu á

því til forsætisnefndar að slíkt frumvarp komi fram á haustþingi að því gefnu að þessi þingsályktunartillaga verði samþykkt ég ætla síðan að endingu að hlaupa á nokkrum atriðum í útdráttunum þau eru ekki mörg en ég ætla að byrja á blaðsíðu sautján bara rétt að kynna vinnuaðferðina og verklagið til sögunnar en í þriðja kafla byrjum við á því að fjalla þetta er útdráttur úr meginefni rannsóknarskýrslunnar mjög stytt og við höfum haft hana mjög stutta yfir höfuð nema örfá kafla en við höfum sem sagt til að auðvelda lestur haft mikið af footnootum inni í rannsóknarnefndarskýrsluna þannig að menn geta lesið frá þessari skýrslu og meginniðurstöðunum fram og til baka inn í rannsóknarnefndarskýrsluna síðan höfum við tekið fyrir niðurstöður og ályktanir allsherjarnefndar alþingis þeim höfum við reynt að halda til haga í heild sinni

ályktanir okkar og afstaða okkar til niðurstaðna rannsóknarnefndarinnar og eins og ég sagði áðan þá tökum við undir þær nánast allflestar og leggjum til að þær verði í meginatriðum lagðar til grundvallar við úrbætur í löggjöf þetta er stöðlun texta sem kemur fyrir út um allt á blaðsíðu tuttugu og fimm er atriði sem ég ætlaði að gera að umtalsefni þar segir neðarlega á blaðsíðunni að þingmannanefndin telur ekki ásættanlegt að stefnuyfirlýsingin hafi ekki verið ítarlega rædd innan stjórnmálaflokkanna og endurmetin þegar á samstarfið leið og sífellt fleiri viðurlög kviknuðu um ofvöxt bankanna í hlutfalli við íslenskan veruleika síðan er talað um endurskoðun ég var með þessa einu bókun og háttvirtir þingmenn lilja rafney magnúsdóttir um þetta sem er þarna neðanmáls og það var af því tilefni að vinstri hreyfingin grænt framboð lagði fram í mars tvö þúsund og fimm afar ítarlega greiningu á efnahagsástandinu á hartnær hundrað blaðsíðum þar sem greint er frá þeim hættumerkjum sem uppi eru og þar höfðu menn til hliðsjónar þau hættumerki sem komu upp við erfiðleika fjármálafyrirtækja á norðurlöndunum

að það voru aðrir þingmenn innan dyra sem höfðu uppi aðvörunarorð ég ætla ekki að nefna þá en ég held að ekki sé hallað á neinn þó ég nefni einar odd kristjánsson heitinn sem margsinnis hér í ræðustól sem ég var vitni að sem varaþingmaður hafði uppi aðvörunarorð þau beindust fyrst og fremst þó að seðlabankanum en þessa vildi ég geta í athugasemdarnótu og það má kannski álasa vinstri hreyfingunni grænu framboði fyrir að sjást yfir það að senda rannsóknarnefndinni þessar ályktanir en þær voru mjög ítarlegar þetta voru áttatíu níutíu blaðsíður hagfræðileg og efnahagsleg greining á stöðunni gríðarlega mikið unnið plagg þessa vildi ég geta næst er á blaðsíðu tuttugu og átta verið að fjalla um einkavæðingu bankanna þriggja og á blaðsíðu þrjátíu og þrjátíu og eitt

fjölmiðla og þetta hefur verið gert að umtalsefni þessar breytingar ég tók ekki afstöðu ég skilaði auðu ég tók ekki afstöðu á því eru tvær meginskýringar í fyrsta lagi vildi ég halda samstöðunni endalaust það var þessi samstöðuhugsun mín sem gekk í gegnum allt þetta var þá eina ágreiningsatriðið í skýrslunni sem hefði komið til atkvæða inni á þingi í tillöguflutningi og smitaði inn í umræðuna í dag samstaða og einhugur réð því að ég ákvað að skila auðu og við reynum að meta það við mig bæði þá sem vildu fara af stað með rannsókn og hina ekki ég vil líka segja það að þeir þingmenn sem mæla fyrir um slíka rannsókn eru í fullum færum með að gera það á komandi haustþingi eru í fullum færum með að gera það í ljósi þessa sá ég ekki ástæðu til að fara inn í annan hópinn og mynda meiri hluta fimm fjórða það er ástæðan það gerði líka vinnuna erfiðari við vorum auðvitað að ræða þetta inni á nefndarfundi en það gerði vinnuna að því leyti erfiðari um þetta málefni að það kom fram yfirlýsing frá forsætisráðherra sem féll hjá sumum í grýttan jarðveg án þess að ég ætli að segja mína skoðun á því þess efnis að ef nefndin kæmist ekki að þeirri niðurstöðu að rannsókn færi fram þá mundi hæstvirtur forsætisráðherra fara fram með slíka tillögu og auðvitað er hæstvirtur forsætisráðherra og allir þingmenn í salnum í færum til þess á haustþingi þetta réð afstöðu minni ég mun þegar slík tillaga ef og þegar hún kemur fram taka að sjálfsögðu afstöðu til hennar ég vil víkja að blaðsíðu

eru ályktanir rannsóknarnefndar alþingi sum mistök eða vanrækslu ráðherra þar eru þeir taldir upp þrír ráðherrar forstjóri fjármálaeftirlits og áfram bankastjóri seðlabankans nefndin skilaði þarna frá sér þremur niðurstöðum ekki bókun þremur niðurstöðum það er fimm þingmenn sá sem hér stendur birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir lilja rafney magnúsdóttir og sigurður jóhannsson tóku undir niðurstöðu rannsóknarnefndar þess efnis að fyrrgreindir fyrrverandi ráðherrar hafi gert sig seka um vanrækslu sama gilti um afstöðu okkar til fjármálaeftirlitsins og seðlabankastjóra afstaða háttvirts þingmanns magnúsar orra schram og oddnýjar g harðardóttur

niðurstöður rannsóknarnefndarinnar um þrjá en ekki einn og afstaða háttvirts þingmanns ragnheiðar ríkharðsdóttur og unnar brá konráðsdóttur var sú ég vona að ég misfari ekki með það þó ég segi það með þessum hætti að það var ekki á verkahring nefndarinnar að taka þessa afstöðu ég ætla ekki á þessu stigi málsins að fjalla um þetta ég hef skoðanir á þessu og annað slíkt en ég ætla ekki á þessu stigi að

málflutningi og umræðum um þingsályktunartillöguna þannig að okkar umræða í dag verði smitlaus af niðurstöðum og ágreiningi um ráðherraábyrgð enda var það svo í nefndinni af því að við komum að þessum kafla þá afgreiddum við hann samhliða og ræddum hann nákvæmlega samhliða ráðherraábyrgð samkvæmt ráðherraábyrgðarlögum það gerðum við vegna tengingarinnar þarna á milli það er auðvitað órofa tenging þó að auðvitað sé mismunandi skilningur á vanrækslu samkvæmt ráðherraábyrgðarlögum annars vegar eins og hún mætti rannsóknarnefnd alþingis og samkvæmt reglum um ráðherraábyrgð en ég hefði kosið það að tilmæli mín að við mundum ræða þennan þátt málsins undir umræðum um ráðherraábyrgð vegna þess hve nátengt það er og leyfa skýrslunni þessu gagnmerka plaggi að eiga einn dag eða umræður vegna þess að við erum að horfa þar til framtíðar við erum í svo mikilvægu verkefni sem þingheimur líklega mikilvægasta verkefni sem þingið hefur staðið frammi fyrir alla tíð þetta er álit mitt og ég er ekki að tala fyrir hönd annarra nefndarmanna í þingmannanefndinni ég tek það skýrt fram næst er það blaðsíður hundrað sjötíu þar er mjög merkileg skýrsla það er útdráttur úr skýrslunni um siðferði og starfshætti við segjum á blaðsíðu hundrað sjötíu og eitt um afstöðu þingmannanna til framangreindra lærdóma um siðferði vísast til meginniðurstaðna þingmannanefndarinnar í kafla tvö fimm um siðferðasamfélag þetta er ekki alls kostar rétt í skýrslunni vegna þess að ábendingar siðferðishópsins endurspeglast líka í umfjöllun um alþingi

eftirlitsstofnanir og stjórnsýslu ég sé það af því að ég var að lesa þetta í gær að þarna vorum við heldur ónákvæm vegna þess að fjölmargar ábendingar vinnuhópsins lúta að þessum meginmálaflokkasviðum sem við fjölluðum um vel að merkja þetta er gagnmerkt plagg og á blaðsíðu hundrað áttatíu til hundrað áttatíu og eitt vil ég vekja athygli á villu sem varð varðandi hlut forseta íslands ég vísa til þess sem vinnuhópurinn segir eða útdráttarins en við upphaflega útgáfu féll niður bókun sem átti að vera þarna og ég rak augun í það klukkan þrjú á laugardeginum að þá var það orðið of seint þá var hún farin í prentun en á heimasíðu

háttvirtir þingmenn lilja rafney magnúsdóttir veiti mér þann kvóta af sínum ég var að nefna þetta en ætla ekki að lesa þetta sérstaklega en sem kunnugt er andmælti forseti þessu harkalega áliti vinnuhópsins í útvarpsviðtali rangfærslur og vinnuhópurinn um siðanefnd tjáði sig um þetta þetta eru skjöl sem fylgja

við tökum ekki afstöðu en vil þó segja það að vinnuhóp um siðferði var á að rangfæra nokkra hluti sem þau töldu ekki breyta neinu um niðurstöðu sína og segja í niðurlagi bréfsins eftir að vera búin að biðjast velvirðingar á þessum mistökum sem þeim urðu á varðandi altaniferð með einhverju flugi og fleira þá áréttar vinnuhópurinn hver hafi verið tilgangur skoðunar bréfa forsetans að lokum tekur vinnuhópurinn sérstaklega fram að rangfærslur breyta engu um ályktanir sínar og niðurstöður þetta látum við síðan standa og það er hvers og egils að leggja saman tvo og tvo eða fá útkomu út úr þessu við erum búin að leggja saman og setja strikið undir ég hef þá lokið þessari umfjöllun minni og ótrúlega lítið syndgað á tímann og að meginstefnu hefur þetta verið kynning á skýrslunni þannig að aðrir ræðumenn þingmannanefndarinnar geta farið markvissar í einstök atriði og ég veit að þeir munu gera grein fyrir einstökum köflum hennar frú forseti yfirferð minni er lokið en verkefnið er stórt fram undan okkar bíða gríðarleg verkefni til að útfæra þessa skýrslu þetta var strembið og þetta hefði ekki tekist nema vegna þess að hópurinn starfaði og tileinkaði sér aðferðir sem vinnuhópur um siðferði bendir á við hefðum getað verið í skotgröfum og þá værum við komin kannski á fyrstu tíu blaðsíðurnar eða tuttugu búnir með fyrsta bindið en þetta tókst og það hefði aldrei tekist nema með þessu góða samstarfi að séu skoðanaskiptanir opnar og hreinskiptar og þetta hefði heldur ekki tekist ef við hefðum ekki notið þessarar starfsumgjarðar alþingis og enn og aftur nefni ég sérstaklega þátt ritara alþingis en aðstoð þeirra var ómetanleg